Señora Presidenta, hoy nos reunimos de nuevo en este hemiciclo para recordar a la Comisión y al Consejo algo que ya saben desde 2006, cuando aprobamos el actual Marco financiero para la Unión el presupuesto comunitario no tiene dinero suficiente para financiar las políticas que el propio Consejo y la Comisión han decidido y que también, efectivamente, hemos respaldado desde el Parlamento.

Nos han puesto en ocasiones como excusa la crisis económica pero, precisamente, el dinero que demandamos es para reactivar la economía europea. Ya les dije el pasado mes de junio que estábamos debatiendo temas tan importantes como la Estrategia Europa 2020. Esto es para no quedarnos atrás en IDI, en creación de puestos de trabajo, en competitividad mundial, en respeto medioambiental. Y les vuelvo a preguntar si de verdad creen que vamos a poder alcanzar todos estos objetivos sin aumentar el presupuesto comunitario o si, por el contrario, nos vamos a quedar una vez más en bellas declaraciones.

Hoy, por ejemplo, en Nueva York, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno están trabajando para que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se cumplan, y el Parlamento les apoya con entusiasmo. Pero nuestro apoyo, desgraciadamente, no es suficiente y por eso necesitamos que los ministros responsables de los presupuestos asuman esos compromisos y acepten poner a disposición de la Unión Europea los medios necesarios. Y ese dinero lo necesitamos ya, para el presupuesto de este año, para el presupuesto del año que viene, para financiar también, por ejemplo, el ITER sin tener que recortar los fondos de un programa ya decidido, como es el Programa Marco de Investigación. El debate sobre el próximo presupuesto se puede envenenar si el Consejo insiste en oponerse a una revisión del Marco financiero, como parece que hoy vuelve a hacer. El nuevo procedimiento presupuestario que implanta el Tratado de Lisboa puede convertirse en un foco grave de conflicto entre el Consejo y el Parlamento si no trabajamos en la misma dirección. Y, por todo ello, pedimos a la Comisión y al Consejo que trabajen con el Parlamento para revisar el actual Marco financiero y así poder aportar los recursos adicionales necesarios para financiar todas las iniciativas que ya hemos nombrado anteriormente. Sin esta revisión, la Unión Europea no va a poder cumplir ni va a poder responder a las expectativas de nuestros ciudadanos y ciudadanas, no podremos desarrollar los compromisos en materia de competitividad, crecimiento y empleo, ni tampoco los compromisos en el campo de las relaciones exteriores. Por eso, les pedimos que reflexionen sobre los problemas que hemos tenido a la hora de aprobar todos los presupuestos bajo este actual Marco financiero. Hemos tenido que recurrir a márgenes disponibles y al Instrumento de Flexibilidad para financiar prioridades tan importantes como Galileo, el mecanismo alimentario o el Plan Europeo de Recuperación Económica. Les pedimos flexibilidad, no solo para hacer frente a las actuales demandas sino para tener márgenes suficientes para futuras necesidades. En definitiva, les pedimos compromiso y ambición, aunar fuerzas, movilizar recursos y pasar a la acción para, de verdad, dar a la Unión Europea ese impulso que necesita.